Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, d'abord, je vous félicite pour votre nomination et je vous souhaite beaucoup de courage pour les deux ans et demi, puisque nous avons tous besoin de bonnes propositions pour la création d'emplois dans notre Europe.

La première, c'est le redressement des finances nationales et régionales, et elle ne peut plus attendre. La signature, il y a deux jours, du traité budgétaire à vingt cinq montre que cette leçon a été tirée par les pays les plus clairvoyants de l'Union. Ce traité oblige ses signataires à faire preuve de foi, de sincérité et de discipline. Mais, chacun sait que le plus important, ce n'est pas de signer un texte, c'est de l'appliquer. C'est là que nous attendons les États membres et c'est là aussi que nous attendons la Commission, gardienne des traités. Chacun garde en mémoire la façon dont le Pacte de stabilité a été violé par les plus grands États membres. Chacun se souvient qu'un certain président de la Commission l'a même qualifié de stupide. Bravo donc pour le traité budgétaire qui est, avec le six pack et bientôt aussi le two pack, un instrument utile, mais attention à leur application. La deuxième leçon à tirer de la crise, c'est l'importance à donner à la reprise d'une croissance durable et à une croissance créatrice d'emplois. Or, je dois dire que, sur ce plan là, il n'y a pas eu de réelle avancée depuis le début de la crise. Le Conseil de janvier s'est simplement contenté de faire des recommandations aux États membres, sans coordination ni plan d'ensemble. Quant à la Commission, elle déploie une intense activité et les nombreuses initiatives qu'elle entreprend seraient mieux comprises et plus efficaces si elles s'intégraient dans un projet d'ensemble, notamment dans un projet de croissance et d'emploi.

J'attends là aussi de la Commission qu'elle veille encore plus à remettre les États membres sur la bonne route. Le groupe PPE propose deux lignes d'action qu'il formalisera dans une lettre publique au Conseil et à la Commission. Première ligne le marché intérieur. À la fin de cette année, nous allons commémorer le vingtième anniversaire du marché unique. Eh bien, vingt ans après, il existe toujours plus de 150 goulots d'étranglement qui nuisent au fonctionnement de ce marché. C'est pourquoi je demande là aussi non seulement de s'assurer que les règles décidées soient bien appliquées, mais aussi de proposer un paquet législatif assorti d'un calendrier précis qui nous permette d'achever ce marché intérieur. Il y a urgence et là dedans, nous pouvons trouver, comme je le dis tous les jours, au moins un petit pour cent de croissance pour l'ensemble des pays, ce qui est très important dans cette situation difficile. Le secteur tertiaire, essentiel à l'économie européenne, concentre à lui seul un des plus grands blocages. Quand on sait que les prix varient en moyenne, au sein même de l'Union européenne, du simple au double pour les médicaments, du simple au triple pour les traitements médicaux, du simple au quadruple pour certaines assurances et du simple au centuple pour les mêmes diplômes universitaires, il est évident que l'on ne peut plus attendre pour agir. Et certes, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est pourquoi je demande à la Commission de commencer par une nouvelle initiative législative dans dix secteurs du marché intérieur. La deuxième ligne d'action prônée par le groupe PPE concerne les investissements nécessaires à la politique de croissance. Je propose aussi, à cet égard, de sanctuariser dans les budgets européens de ces prochaines années une part destinée aux investissements porteurs de croissance et d'emplois. Il ne s'agit pas, soyons clairs, de dépenses nouvelles, de budgets additionnels, il s'agit d'orienter vers des investissements durables les fonds déjà disponibles. Il s'agit de se doter enfin de ressources propres.

Prenons l'exemple de l'énergie.

Et là, je crois, Monsieur le Président de la Commission, que vous avez raison. Il faut s'attaquer plus durement à l'évasion fiscale. Nous devons agir et vous avez cité les chiffres, c'est énorme pour la création d'emplois, tandis que l'achèvement du marché unique et la sanctuarisation du budget d'investissement doivent générer croissance durable et emplois.